Für mich ist es natürlich eine besondere Ehre, bei Ihnen sein zu können und mit Ihnen eine Diskussion zu führen über Gegenwart und Zukunft der Europäischen Union und damit der Europäischen Gemeinschaft. Zu einem Zeitpunkt, nämlich derzeit, wenn mehr als fünfeinhalb Millionen Jugendliche in Europa arbeitslos sind, zu einem Zeitpunkt, wo mehr als achteinhalb Millionen unter 24 Jahren in Europa keine Arbeit finden,

Daher bin ich davon überzeugt, dass wir im Unterschied zu den 30er Jahren vieles zustande gebracht haben nämlich auf diese Finanzmarkt und Wirtschaftskrise mit Geschlossenheit und gemeinsamen Programmen Investitionsprogrammen zu reagieren und zu agieren. Auch die Vorhersage einiger, dass wir Ende 2012 in der Eurozone weniger sein werden, alle diese apokalyptischen Vorhersagen sind nicht eingetroffen dank der gemeinsamen Kraftanstrengung in Europa. Wir haben also vieles gemeinsam zuwege gebracht, von dem ich überzeugt bin, dass wir ohne diese Gemeinsamkeit der Europäischen Union diese Schäden, die die Finanzmarkt und Wirtschaftskrise angerichtet hat,

Aber zufrieden können wir noch lange nicht sein, solange das Wirtschaftswachstum so gering und die Arbeitslosigkeit so hoch ist. Wenn wir Europa stärken, stärken wir letztlich uns selbst. Wenn wir Europa schlecht machen, schaden wir letztendlich immer uns selbst.

Nettozahler heißt doch nur, dass verglichen mit den Einzahlungen und dem, was man an direkten Förderungen bekommt, netto eine Zahlung überbleibt. Es sagt aber nichts darüber, wie auch wir z.

in Österreich davon profitieren, dass wir in andere Länder exportieren, und dass viele österreichische Unternehmen in anderen Ländern der Europäischen Union sehr erfolgreich tätig sind.

Und auch das ist mit einzuberechnen, wenn wir bilanzieren über die wirtschaftlichen Vor und Nachteile der Europäischen Union oder eines Herzstücks, nämlich der gemeinsamen Währung in der Eurozone. Wir müssen diese Solidarität, die eigentlich Europa auszeichnen sollte, als ein Modell begreifen, das im Unterschied zu anderen Kontinenten die Demokratie, die Freiheit, aber auch das Sozialwesen als besonders bedeutend einstuft und lebt. Diese Solidarität darf nicht auf nationale Grenzen beschränkt, sondern muss auf das gemeinsame Europa ausgedehnt werden. Es kann uns nur gemeinsam gut oder gemeinsam schlecht gehen. Ich sage das deshalb, weil ich oft gefragt werde Was haben denn diese Maßnahmen Schutzschirme, ESM, viele andere wie der Fiskalpakt, Investitionen, die wir gemeinsam beschlossen haben, das Budget, die Finanzvorschau, von der ich hoffe, dass sie einen nachhaltigen Beitrag auch für ein Wirtschaftswachstum der nächsten Jahre setzt

Man kann sagen, wovon ich fest überzeugt bin, dass der soziale Zusammenhalt, dass die soziale Balance in Europa erst die Akzeptanz der Bevölkerung bringt und dass die Geschichte gelehrt hat, dass Nachbarn, die sich einst mit Gewalt gegenübergestanden sind, um Konflikte auszutragen, die viele Male um Leben und Tod gekämpft haben, mittlerweile eine Gemeinschaft gefunden haben, in der sie in einem friedlichen Streit und in einer friedlichen Gemeinsamkeit Konflikte und Unterschiede austragen. Als die Kohlenvorräte zusammengelegt wurden und die Idee geboren wurde, dass Stahlfabriken zusammen mehr erreichen als gegeneinander, wurde ein Grundstein dafür gelegt, der vielen, auch jungen Menschen ganz einfach dadurch zu erklären ist, dass wir in einer Generation des Friedens leben. Und das ist auf Dauer ohne sozialen Zusammenhalt aus meiner Sicht nicht zu garantieren. Man kann nicht für ein Europa eintreten, in dem junge Leute die Hoffnung verlieren, weil sie nicht gebraucht werden, weil sie nach der Schule oder mit 16 Jahren selbst mit einer Ausbildung nicht einmal die Chance bekommen, sich in der Gesellschaft zu behaupten und von eigener Arbeit

Daher ist dieser soziale Zusammenhalt eine gemeinsame Aufgabe, die keine nationalen Grenzen kennt. Dieser soziale Zusammenhalt erst schafft Vertrauen und schafft die Möglichkeit einer gemeinsamen friedlichen Entwicklung.

Stellen wir uns einmal vor, wir hätten alle diese Instrumente nicht eingesetzt.

Es wären doch nicht jene gewesen, die in der Spekulation besonders viel verdient haben, die sich von der Realwirtschaft weit entfernt haben. Es wären doch nicht sie, die die Rechnung bezahlen, wenn etwa ein Land insolvent wird, sondern es bezahlen ja die Falschen!

Es bezahlen die Falschen, weil die arbeitende Bevölkerung, die eigentlich nichts verspekuliert hat, die Rechnung bekommen würde. Es ist also eine gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir aus dieser Krise die richtigen Schlüsse ziehen. Zu diesen richtigen Schlüssen gehören aus meiner Sicht die Sparsamkeit, die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch verstärkte Investitionen und Solidarität. Denn verstärkte Investitionen können Länder nur dann setzen, wenn sie auch die Möglichkeiten dafür haben.

Betrugsbekämpfung Mehrwertsteuerbetrug Bekämpfung von all jenen, die versuchen im eigenen Land keine Steuern zu bezahlen also Steuerbetrugsbekämpfung Einführung, Verbesserung und Verstärkung von Steuerbehörden also nicht nur auf dem Papier Steuern zu beschließen, sondern sie auch einzuheben Rechtsstaatlichkeit und damit auch Verlässlichkeit für Investoren zu schaffen, scheinen mir die richtigen Antworten zu sein. Die richtigen Antworten deshalb, weil eine Kürzungspolitik zu empfehlen, die einfach mit dem Rasenmäher drüber fährt, einem Land auch seine Chancen nimmt in der Kaufkraft, in der Investition, in der Forschung, in der Bildung, in der Entwicklung, also in all jenen Faktoren, die ein Land zu mehr Wettbewerbsfähigkeit

Wir wissen, dass in diesen Tagen und Wochen auch in der Öffentlichkeit zu den Maßnahmen, die wir derzeit treffen, viele kritische Fragen an uns gestellt werden.

Das deshalb, weil wir nicht aufhören dürfen, dieses Schuldenmanagement, wie ich es nennen würde, fortzusetzen!

Daher halte ich etwa von den deutschen Wirtschaftsweisen die Idee des Schuldentilgungsfonds und damit eine weitere Entwicklung in Richtung eines gemeinsamen Managements von Anleihen für einen absolut richtigen Weg, wenn wir nicht nur die Überschrift des Investierens setzen wollen, sondern auch die Möglichkeiten eröffnen wollen, dass Länder die Kraft dafür haben. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch meinen Dank an das Europäische Parlament, an Sie, dafür aussprechen, dass Sie sowohl in Fragen der Aufsicht, der Regulierung von Finanzmärkten, als auch bei der Finanztransaktionssteuer, die ein besonderes Anliegen Österreichs darstellt, für das wir in unserem Parlament mit allen Parteien gemeinsam

Die Finanztransaktionssteuer ist einerseits ein Symbol dafür, dass auch Finanzmärkte ihren Beitrag leisten, wenn es darum geht, Mittel frei zu machen, die Schäden der Finanzmarktkrise zu beheben und für die Zukunft für das Wirtschaftswachstum Spielräume zu ermöglichen. Sie hat aber auch eine Steuerungsfunktion in dem Sinne, dass der Industriestandort Europa, die Serviceleistungen in Europa, die Realwirtschaft in Europa gestärkt werden, und nicht jene Produkte, die in ein Kasino besser passen als in die Wirtschaft Europas. Daher sind alle Mechanismen, die

Dieses duale Ausbildungssystem, von dem ich sehr überzeugt bin, aber auch diese Ausbildungsgarantie, geben uns viele Möglichkeiten, das zu verhindern, was wir so dringend verhindern müssen die Hoffnungslosigkeit junger Leute.

Das muss doch in einer Gesellschaft in Europa etwas wert sein!

Und wenn der ländliche Raum und die Regionalförderung so entscheidend sind, ist auch außerhalb der städtischen Zentren dafür zu sorgen, dass das, was an kultureller, an politischer Identität in einem Land existiert, auch aufrechterhalten wird, und dass auch jene schwierigen Teile der Landwirtschaft, die umgestellt haben auf biologische Landwirtschaft oder die in besonders erschwerten Lagen, etwa im Bergbauernbereich, tätig sind,

Also werden wir im Bereich der Finanzvorschau noch vieles auszudiskutieren haben, aber es muss mit dem Ziel sein, dass zum Schluss etwas zustande kommt. Was wir brauchen, ist ein Resultat. Ein Resultat, um das unter Beweis zu stellen, was wir von Investoren, von der Wirtschaft und von anderen verlangen ein Vertrauen in die Zukunft der Europäischen Gemeinschaft und in ihre Verlässlichkeit. Lassen Sie mich beim Thema Verlässlichkeit noch einen Punkt anfügen. Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit in der Energiepolitik sind für mich als österreichischer Regierungschef erneuerbare Energien. Ich weiß, dass eine Umstellung in der Energiepolitik für manche leichter, für manche schwerer und sehr schwer ist. Aber Nuklearenergie, Atomenergie ist keine nachhaltige Politik.